Ik heb hier eerder al gewaarschuwd voor het gevaar dat Ankara eenzijdig de voorwaarden voor het vredesproces met de Koerden zou bepalen. Wij moeten er dan ook over waken dat dit geen goed nieuws show van Erdoğan en de zijnen wordt. De recente oprichting van een Raad van 49 Turkse wijzen, die in het hele land het vredesproces moeten gaan uitleggen, maar dan gezien door de roze bril van Ankara, doet het tegenovergestelde vermoeden. Ook als wij kijken naar het KCK proces, de talloze aanhoudingen van politiek verkozen mandatarissen en van journalisten, zijn wij niet optimistisch. Terecht legt het verslag de klemtoon op de duurzame politieke dialoog die Ankara met alle Koerdische politieke krachten moet voeren, want daar ligt dé sleutel voor de Koerdische oplossing.

Volledige taal en cultuurrechten, politieke autonomie en een grondwet die eindelijk de vrijheid van meningsuiting, van vereniging en van vergadering voor de 15 miljoen Koerden in het land erkent.